Sprawozdanie, nad którym debatujemy, jest niezwykle interesujące.

Niewątpliwie potrzebujemy w Europie dobrze zorganizowanego, dobrze stworzonego ładu dla odbiorców energetyki czy nowego, to nie jestem przekonany.

Musimy też pamiętać, że nie wolno, nie powinno się źle pojmować roli określonych podmiotów czy sektorów w państwie. Za pomoc socjalną, pomoc społeczną odpowiadają podmioty publiczne, w tym państwa i my jako Unia Europejska, i trudno wyobrazić sobie, żeby tę odpowiedzialność państwową, publiczną przerzucać na komercyjny, prywatny rynek. Nie wolno też i nie powinno się mylić z energetyki zawodowej z energetyką indywidualną, a postulaty, żeby 100 na przykład energii pochodziło z energii zielonej bądź też z rozproszonej energetyki prosumenckiej, nie tylko nie są realne, ale gdyby chcieć je zrealizować, byłyby fundamentalnie groźne nie tylko dla bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa gospodarczego Unii Europejskiej, ale wręcz dla beneficjentów tego sprawozdania, czyli dla obywateli, dla konsumentów.